Paní předsedající, při pohledu na Evropskou komisi mám značné pochybnosti, bude li působit v souladu se zájmy občanů Evropské unie. Jestli opravdu mají zájem o ztrátu identity a plnění příkazů ze vzdáleného centra. Při dojemné péči o životní prostředí najednou nevadí vypalování brazilských pralesů a dovoz hovězího masa přes půl zeměkoule v rámci smlouvy s Mercosurem.

Údajně má jít o evropské hodnoty, jako jsou svoboda, demokracie, rovnost, nepřípustnost diskriminace, tolerance, spravedlnost. Jak se to slučuje s několikanásobnými rozdíly mezi zeměmi v zemědělských dotacích nebo vyhlášením cordon sanitaire proti poslancům zvoleným jinak smýšlejícími občany?